Avem nevoie de o siguranță a respectării drepturilor cetățenilor în Uniunea Europeană. Pentru că ați amintit de Austria, vreau să vă întreb punctual ce părere aveți că Austria discriminează copiii și mamele care nu sunt cetățeni austrieci, dar care lucrează și contribuie la PIB ul Austriei?